Empezó como una crisis inmobiliaria, para ser luego una crisis bancaria, convertirse en una crisis económica y acabar siendo una crisis de deuda soberana que puede acarrear otra crisis en el sector.

Según sus servicios, las ayudas comprometidas al sector financiero totalizan 3,5 billones de euros, es decir, la tercera parte del producto interior bruto de la Unión. Sabemos también que una de las raíces de la crisis ha sido la falta de transparencia en productos, instituciones y mercados. Por eso, el informe que estamos discutiendo ahora es tan importante

Sabemos también, y es la tercera constatación, que muchos de los compromisos que nosotros hemos voluntariamente asumido en el G20 no han pasado y citaré a un poeta español de las musas al teatro, no han pasado de la imaginación al papel escrito. Y sabemos que en toda esta remodelación del sector financiero hay tres principios que, a mi juicio, son capitales las entidades paneuropeas deben ser supervisadas por autoridades paneuropeas

y debemos, finalmente, evitar que aquellas enfermedades que no han sido producidas por los ciudadanos sean exclusivamente pagadas por los ciudadanos. Señor Comisario, tiene usted una tarea importante, si no queremos que la próxima crisis nos coja en paños menores.